Obywatele Unii Europejskiej oczekują zupełnie czegoś innego. Obywatele Unii Europejskiej są bardzo zadowoleni z faktu, że wreszcie Parlament i Rada przyjmują także dokumenty, które ułatwiają im codzienne życie. A ten dokument, to rozporządzenie ułatwia życie milionom obywateli poruszającym się po Unii Europejskiej i nie są to imigranci. To są obywatele Unii Europejskiej. Przyjmijcie to wreszcie do wiadomości! To rozporządzenie ma oczywiście zakres, z którego nie możemy do końca być zadowoleni. Powinno mieć szerszy zakres, ale od czegoś trzeba zacząć. Obywatele będą wdzięczni za każdy krok, który ułatwia im codzienne życie, który oznacza, że nie muszą biegać do tłumaczy, że nie muszą potwierdzać dokumentu ileś tam razy, że nie muszą starać się w kraju, do którego przybyli o dwieście zaświadczeń potwierdzonych pieczątkami, podpisami i nie wiadomo czym

Ten pierwszy krok pozwoli nam w przyszłości wprowadzić kolejne udogodnienia. Tyle tylko, że państwa członkowskie muszą teraz dobrze ten czas wykorzystać. Nie możemy go zmarnować.